Nu zijn we in 2011 en opnieuw herhaalt zich dat.

Het is ongelooflijk, maar alle mogelijke bonden worden daarin opgenomen zonder dat de leden er iets van af weten.